Vielen Dank für diese Frage. Das ist natürlich genau nicht der Fall, auf gar keinen Fall. Die Familien sollen ohne staatliche Eingriffe und insbesondere ohne Eingriffe von der Europäischen Union sein. Es ist überhaupt nicht die Zuständigkeit der Europäischen Union, sich irgendwo einzumischen. Aber was wir tun aus diesem Hause wir mischen uns ein, wir machen Sensibilisierungskampagnen und Kampagnen für alle möglichen Lebensformen und so weiter, gegen Väter, gegen Mütter.

Also, erstens mischen wir uns ein und dann auch noch in der falschen Weise. Keine Einmischung, nationale Zuständigkeit das ist eine ganz klare Ansage.